Señora presidenta, señora comisaria, sí, mientras el Reino Unido siga siendo un Estado miembro de la Unión Europea, su Gobierno está obligado a respetar los Tratados que firmó, y la Comisión debe garantizar que se cumplen y actuar contra quienes lo vulneren. Ante la colosal incertidumbre que el brexit ha generado, es nuestra obligación dar certezas a todos los ciudadanos europeos que durante años han vivido y contribuido legalmente al Reino Unido y a los países de la Unión. Gracias a la iniciativa de mi colega liberal Sophia in 't Veld, hemos constituido un grupo de trabajo en este Parlamento con un único y claro objetivo común defender los derechos de los ciudadanos europeos residentes en el Reino Unido y los británicos residentes en la Unión. Incluso antes del brexit la discriminación de mis compatriotas en el Reino Unido ya era una realidad. Lo conozco bien porque sigo de cerca el grupo de Facebook Españoles en Reino Unido, que ahora se subtitula Surviving Brexit. Pero, señora May, lo siento, los derechos no son negociables.